Kui me vaatame tänaseid sündmusi, siis täna öösel arreteeriti taas kolm Valgevene opositsioonijuhti, kes olid teel Minskist läbi Moskva Brüsselisse.

Ja praeguseks ei tea neist keegi mitte midagi. Nende mobiiltelefonid on välja lülitatud ja inimesed on lihtsalt kadunud. Eesti keeles on niisugune huvitav ja tore ütlemine, et joodikut parandab ainult haud.